Én is szeretném örömmel üdvözölni az ERFA rendelet módosítását és azt gondolom, hogy ez most konkrétan egy olyan eszköz, ami komoly segítséget jelent abban, hogy valóban európai szintű megoldásokat találjunk a roma közösségek helyzetének a javítására akkor is, nem kizárólag a roma közösségeket szolgálja ez az eszköz, hanem egyéb kirekesztett közösségeket is. Azoknak a kollegáimnak szeretném mondani, akik a bevándorlásról beszéltek, hogy mégiscsak az, hogyha csökkennek a különbségek, az, hogyha az életkörülmények javulnak, az kifejezetten a bevándorlás ellen hat és azt gondolom, hogy ez várható is ettől. Én néhány szempontot szeretnék elmondani, amit mindenképpen figyelembe kell venni a rendeletnél, a rendelet végrehajtásánál. Nagyon fontos, hogy ne csak városi, hanem vidéki környezetben is használhatók legyenek ezek a források, hogy felújításra, de új házak építésével történő pótlásra is lehessen használni, hogy a szegregáció csökkentése fontos cél legyen, hogy integrált legyen a megközelítés, tehát oktatási, foglalkoztatási programokkal együtt történjen, és fenntartható, tartós megoldást jelentő módon. Még azt hadd mondjam el, hogy a trió elnökség komoly prioritása a roma közösségek helyzetének javítása.